Señora Presidenta, quería aprovechar este minuto para felicitar a la Presidencia rotatoria española por los esfuerzos que ha hecho este semestre para superar la posición común con respecto a Cuba y crear un nuevo tipo de relación de la Unión Europea con Cuba que incluya naturalmente como asunto prioritario la defensa de los derechos humanos. Esa política no se ha visto sido coronada por el éxito, básicamente por culpa de la intransigencia de la dictadura cubana, que empezó esta Presidencia justamente en enero de este año con la expulsión del diputado que les habla cuando intentaba visitar la isla, con todos los visados y toda la legalidad,